Pane předsedající, já jsem si vědom toho, že jsme na jistém předělu, že je před námi spousta výzev. Proto jsem podpořil finanční stabilitu, směřování do budoucna a zároveň tedy podporuji kohezní politiku dlouhodobě, protože je to politika, která pomáhá naší soudržnosti a měla by být tím skutečným odrazem evropské politiky jako takové. Pro mě bylo podstatné, že v této zprávě byla zachována role kohezní politiky jako takové, že byl posílen Erasmus, což je velmi dobrý program pro mladé, a že jsme nadále schopni reagovat na výzvy jako brexit i na nové výzvy, které se promítají do rozpočtu. Já tu zprávu hodnotím jako celkově vyváženou, a proto jsem ji podpořil.